frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt með síðari breytingum frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund kjartan gunnarsson frá viðskiptaráðuneyti frumvarpinu er ætlað að bregðast við nýjum verðsöfnunartíma vísitölu neysluverðs vegna innleiðingar á reglugerð frá evrópusambandinu en gerðin mælir fyrir um samræmt tímabil fyrir söfnun verðupplýsinga fyrir hina samræmdu neysluverðsvísitölu e e s svæðisins háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson ásta möller sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson frú forseti ég ætla rétt aðeins að geta um svona hugleiðingar í kringum þetta það sem er að gerast er það að í mars tvö þúsund og átta það er næsta ár þá mun vísitalan ekki lengur miðast við verðupptöku fyrstu og annan febrúar eins og verið hefði heldur um miðjan janúar þetta þýðir það að hún frestast um sextán daga vísitalan þetta þýðir jafnframt að allar verðtryggðar skuldir og eignir landsmanna verða eilítið verðminni heldur en skyldi fyrir bragðið það er mjög erfitt að átta sig á því hvernig þetta kemur út ef þetta yrði reiknað langt fram í tímann en ef við göngum eingöngu frá þessum punkti í mars tvö þúsund og átta og þeirri spá sem nú er gert ráð fyrir þremur til fjögur prósent verðbólgu þá er þetta um það bil einn komma fimm prómill sem það skiptir máli sem maður getur litið þannig á að allar verðtryggðar eignir og skuldir landsmanna rýrni en að sjálfsögðu dreifist það yfir langan tíma og að hluta til líka húsnæðisverð þannig að ég vildi bara að þessar athugasemdir kæmu fram þetta hefur mikið verið rætt og rætt við lífeyrissjóði aðra og þar á